La sostenibilidad como parte importante.

Se necesita un nuevo acuerdo, señora Comisaria, un nuevo acuerdo mejorado, un nuevo acuerdo bajo el Tratado de Lisboa, un nuevo acuerdo —como ha dicho usted— con ese requisito adicional de un informe detallado acerca de cómo se aplica el acuerdo y cuál es la población beneficiada, acerca del cumplimiento del Derecho internacional. Pero, además, el acuerdo tiene que ser beneficioso para ambas partes. La arquitectura global es necesario que la Unión Europea dé preponderancia al Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos una dimensión económica y social de los acuerdos internacionales la solidaridad y el sector estratégico. Europa no puede quedarse atrás en la escena internacional. Son importantes la aprobación de esta prórroga y el próximo acuerdo.